Ja, spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Spoštovani minister za finance. V nadaljevanju vam bi rad zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo Demografskega rezervnega sklada. Ustanovitev, Demografskega rezervnega sklada, predvideva Zakon o slovenskem državnem holdingu, in sicer da bi se Demografski rezervni sklad ustanovil s preoblikovanjem Kapitalske družbe in pa Modre zavarovalnice najkasneje do enaintrideseti dvanajsti dva tisoč petnajst, ponavljam enaintrideseti dvanajsti dva tisoč petnajst. Danes smo v začetku leta dva tisoč devetnajst. Dejstvo je, prejšnji koaliciji ni uspelo ustanoviti Demografskega rezervnega sklada. Dejstvo je verjetno, da je bila koalicija na različnih bregovih. Sedanja vlada, vi ste novi minister za finance. Zanima me, kdaj bo ustanovljen Demografski rezervni sklad, ki bi moral biti po Zakonu o slovenskem državnem holdingu že najkasneje do enaintrideseti dvanajsti dva tisoč petnajst. Saj vsi vemo, da namen Demografskega sklada je, zagotoviti, alternativno, financiranje pokojninske blagajne in s tem, bi rekel, zmanjšati vpliv ali pa obremenitev, državnega proračuna. Zanima me, kje ste na Ministrstvu za finance z, ustanovitvijo tega sklada, predvsem pa tudi, bi rekel, kakšna politika bo zastavljena. Ali nameravate Demografski sklad oblikovati kot, ne vem, portfeljski naložbeni sklad ali bi boste v njega, bi rekel, potem prenesli tudi, bi rekel, vse ostale strateške naložbe. Zdaj moje osebno mnenje je glede na to, da je bil tudi, s strani Ministrstva za finance, dan jasen signal, da se bo, na novo oblikovala tudi strategija upravljanja državnega premoženja, da bi bilo verjetno smiselno, da bi se ta zadeva delala v paketu. Dejstvo je, da stanje , kakršno je danes, na področju, upravljanja državnega premoženja, verjetno ni najbolj optimalno. Ne nazadnje, o tem verjetno tudi, govori, bi rekel, zadnje dejstvo, in sicer da je več upravljavcev državnega premoženja oddalo, ponudbo za nakupe, Istrabenzovih hotelov na Obali.